prejde po narodení diagnostickým skríningom. Viac ako štvrtinu všetkej starostlivosti o ľudí trpiacich HIV a AIDS vo svete poskytujú katolícke zdravotnícke inštitúcie. Svoju prácu vnímajú ako morálnu povinnosť, pretože veria, že každý ľudský život, aj ten ešte nenarodený, je hodný ochrany. Napríklad tím lekárov a zdravotníckych pracovníkov zo slovenskej Vysokej školy svätej Alžbety z Bratislavy dlhodobo vedie zdravotnícke projekty v Afrike aj v Ázii, ktoré sa venujú deťom s HIV a ich matkám. Dialógu medzi týmito organizáciami a EÚ však bráni dogma o ukončení tehotenstva ako riešení každého politického alebo zdravotného problému. Pritom ukončenie života dieťaťa ohrozeného vírusom HIV nie je ani prevenciou ani liečbou. To, čo dieťa potrebuje, aby sa narodilo zdravé, sú lieky už počas tehotenstva a v prvých týždňoch po pôrode. Skúsenosť z práce v teréne potvrdzuje, že rodina založená na rovnoprávnom partnerstve jedného muža a jednej ženy je v boji proti HIV a AIDS oveľa dôležitejšia než potratové kliniky. Pretože takáto rodina učí zodpovednosti vo vzťahu aj povinnosti postarať sa o členov rodiny.